Ich habe hier eine interessante Meldung aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium in Deutschland, wo genau das angesprochen wird, was die Kommissarin gerade gesagt hat Dass es national bereits möglich ist, auf Regionalfenster, auf regionale Herkunft einzugehen. Hier heißt es ich darf zitieren Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner will auf einem Bund Länder Gipfel im April eine regionale Kennzeichnung für Lebensmittel in Deutschland auf den Weg bringen. Sie sagt Ich werde jetzt ein erstes Konzept für ein neues Regionalfenster auf Lebensmittelverpackungen vorlegen. Ziel sei es, eine klare und transparente Kennzeichnung für regionale Produkte durchzusetzen. Zunächst soll die Kennzeichnung freiwillig verwendet werden und die Herkunft des Produkts und der wichtigsten Zutaten transparent sein.

79 der Verbraucher seien bereit, mehr Geld für regionale Lebensmittel auszugeben, aber nur 17 fühlen sich über die Herkunft regionaler Lebensmittel verlässlich informiert. Hier liegt also das große Problem.

Aber dann kommt eine interessante Aussage Nach Angaben der Ministerin bedarf es zur Einführung des Regionalfensters weder einer neuen nationalen Rechtsgrundlage noch einer Notifizierung durch die EU Kommission. Das heißt, die Mitgliedstaaten haben jetzt schon den Spielraum, hier entsprechend zu handeln.